Dans les régions ultrapériphériques, qui sont des petits territoires insulaires, il y a une concentration des impacts, et nos territoires sont particulièrement vulnérables à toutes les conséquences des changements climatiques qui faut il le rappeler sont déjà en cours. Nous voyons ainsi se multiplier, année après année, saison après saison, les phénomènes climatiques extrêmes, avec des ouragans et des tempêtes de plus en plus violentes. L'Union européenne a conclu un certain nombre d'accords avec les petits États insulaires en développement, et il existe également, au niveau de l'organisation des Nations unies